I to marzenie, ta Wiosna Ludów, która miała przynieść standardy, przestrzeganie praw człowieka, w gruncie rzeczy staje się na naszych oczach pewną ułudą. Ci wszyscy, którzy postrzegali kilka miesięcy temu, że nie wystarczy odsunąć dyktatora, ale trzeba także patrzeć, kto stoi za jego plecami, a także jacy ludzie dochodzą do władzy w tym kraju, dzisiaj mogą powiedzieć, że mieli rację. To przykre, że w kraju, w którym w pewnym sensie stworzono miraż wolności, dziś ta wolność staje się towarem deficytowym, także, jesli chodzi o wolność słowa.